Każde rozszerzenie przekłada się wprost na wzmocnienie pozycji Wspólnoty w relacjach międzynarodowych oraz wobec globalnych wyzwań. Wewnątrz następuje rozciągnięcie obszaru rynku wewnętrznego, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu i wzrostowi potencjału wszystkich krajów członkowskich. Instrument pomocy przedakcesyjnej został ustanowiony w celu dostarczenia pomocy zewnętrznej państwom kandydującym i wspierania polityki rozszerzenia. Podstawowe założenia mechanizmu to wspieranie reform politycznych, gospodarczych i społecznych oraz przygotowanie tychże partnerów do członkostwa.

Każdorazowo udzielana pomoc winna być jednakże ukierunkowana i dostosowana do indywidualnej sytuacji beneficjentów. Są wśród nich bowiem kraje o zaawansowanym stopniu przedsięwzięć niezbędnych dla spełnienia kryteriów członkostwa, są także państwa, których sytuacja wewnętrzna, również w obszarze spraw obywatelskich, wymaga szczególnej uwagi.